Zur anderen Frage möchte ich Ihnen ganz klar sagen Für mich und meine Fraktion ist Jugendarbeitslosigkeit ein europäisches Thema. Wir können das nicht dulden. Und die Jugendarbeitslosigkeit ist auch so hoch, weil man den Marktkräften zu sehr vertraut und nicht daran gedacht hat, dass man manchmal auch aktive Maßnahmen setzen muss. Schauen Sie sich die Länder mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit an. Kommen Sie nach Österreich, ich lade Sie ein.